Voorzitter, u bent begonnen met te zeggen Ik ga positieve voorstellen doen.

Uw aandacht voor de jeugd is ontzettend belangrijk. De jeugd steunt het Europese project, maar ze steunt ook een andere economie en dat is een beetje mijn kritiek.

Nieuwe jobs zijn mogelijk. Maar het moet een andere economie worden.